Auch ich glaube, dass wir hier sehr genau unterscheiden müssen zwischen dem Interims EPA und einem richtigen EPA.

Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn wir auch in diesem Interims EPA schon die Richtung auf ein Nachhaltigkeitskapitel vereinbart hätten, wo die Fragen Menschenrechte und Umweltstandards angedeutet sind.

Es ist ein asymmetrisches Abkommen, und es gibt in der Tat ökonomische Vorteile für diese vier Länder. Keine Frage, die haben zollfreien Zugang ohne Quoten, eine 15 jährige Übergangszeit mit der Möglichkeit, Ausnahmen für bestimmte Produkte zu machen.

Menschenrechtsstandards, Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards. Das muss dann klipp und klar vereinbart sein. Ich hoffe auch, dass die Kommission dieses Signal begreift, dass wir nicht mehr wie früher alles akzeptieren, was die Kommission vorschlägt, sondern genau darauf achten, dass die zukünftigen Verhandlungsschritte, die jetzt eingeleitet werden, genau diese Kriterien auch berücksichtigen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat unsere Fraktion ja auch darauf gedrungen, dass begleitend zu der Frage Ja oder Nein zu dem Interimsabkommen eine Entschließung verabschiedet wird, in der wir noch einmal ganz klar unsere Vorstellungen für die zukünftigen EPA Verhandlungen im Bereich der Menschenrechte formulieren, gerade

Ich hoffe, das wird die Kommission auch tun.